um þetta frumvarp sem er ætlað að stofna opinbert hlutafélag til að stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja það er rétt sem háttvirtur þingmaður helgi hjörvar benti á hér í sinni framsögu hér við þriðju umræðu að þetta mál á sér nokkurn aðdraganda það er kannski rétt að rifja það upp að í tíð minnihlutastjórnarinnar sem naut stuðnings okkar framsóknarmanna gagnvart vantrausti var þetta mikið keppikefli hjá hæstvirtri ríkisstjórn að koma máli sem þessu í gegn reyndar var það gjörsamlega ólíkt því máli sem við ræðum hér vegna þess að það frumvarp hafði það yfirbragð að þar væri um að ræða umfangsmikið félag sem ætti að yfirtaka fyrirtæki í allmiklum mæli að minnsta kosti var sá misskilningur á ferðinni í umræðunni sérstaklega hjá mörgum gestum sem komu þá á fundi nefndarinnar þar getum við nefnt samtök atvinnulífsins og alþýðusamband íslands sem lögðust eindregið gegn samþykkt þess frumvarps enda þótti okkur heilmikill ríkisafskiptastimpill á öllu því frumvarpi það fór heilmikill spuni í gang þegar í ljós kom að við framsóknarmanna sögðumst leggjast gegn því frumvarpi sem þá var og náði það mál þar af leiðandi ekki fram að ganga í ljósi þess að sú stjórn studdist ekki við meiri ættu hér á alþingi og aðrir stjórnarandstöðuflokkar voru á móti því frumvarpi sem við ræddum þá

sem var lagt fyrir efnahags og skattanefnd og við áttum mikla umræðu um það hér á dögunum við aðra umræðu en það frumvarp sem hæstvirtur ráðherra lagði þá fram hefur verið breytt í öllum grundvallaratriðum þannig að það má segja að þingið hafi nú komið vilja sínum nokkurn veginn fram

mikilla bóta í þessari vinnu þó að sitt sýnist hverjum núna í þessari lokaumræðu um þetta mál sem

flutti ég hér nefndarálit minnihlutaálit og gerði miklar athugasemdir við það hvernig ætti að skipa í stjórn þessa félags umræðan varð mjög uppbyggileg og málefnaleg fannst mér hér sama úr hvaða flokki menn komu við skiptumst á skoðunum og það var mjög vel tekið í það að skoða það sérstaklega á milli annars og þriðju umræðu hvernig í þessa stjórn skyldi skipað sjálfur hafði ég mikla trú á því að það yrði tekið tillit til þeirra sjónarmiða sem við lögðum upp með annars vegar var það það að skoða þann möguleika hvort við ættum að setja á fót sérstaka valnefnd sem mundi tilnefna í stjórn sem ráðherra gæti síðan staðfest eða breytt eftir efnum eða þá það að fleiri enn einn aðili mundu skipa í stjórn þessa félags breytingartillagan sem kemur nú út úr háttvirtrar efnahags og skattanefnd er á þann veg að nýr málsliður bætist við þriðju málsgrein annarrar greinar sem hljóðar þannig með leyfi frú forseta fjármálaráðherra er heimilt

mál sem er seinna á dagskrá þessa fundar og tengist þar af leiðandi þá orðið þessu máli hér ef við kynnum okkur hvað stendur í því frumvarpi sem ríkisstjórnin hefur lagt fram stofnun sem mun veðra gríðarlega valdamikil og undir munu heyra viðskiptabankarnir og þá væntanlega sparisjóðirnir sem verið er að fara að ríkisvæða en áður en ríkisstjórnin tilkynnti þessi áform sínum um ríkisvæðingu sparisjóðanna vil ég benda á það að ríkið hafði níutíu prósenta markaðshlutdeild á fjármálamarkaðnum í gegnum stóru viðskiptabankana þrjá og þau fjármálafyrirtæki sem hafa verið tekin yfir í framhaldi af hruninu

hluta fjármálamarkaðarins heldur á nú að bæta í og sölsa marga sparisjóði undir sig sem eru hornsteinar í sinni heimabyggð og hafa skipt mörg byggðarlög vítt og breitt um landið miklu máli og lagt verulega mikið til samfélaganna sérstaklega á mörgum þéttbýlisstöðum og í dreifbýli á landsbyggðinni það er sem sagt hugmyndin að þeir ríkisvæddu sparisjóðir fari undir bankasýslu ríkisins rétt eins og þetta opinbera hlutafélag sem á að stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja meiri hluti nefndarinnar leggur það sem sagt til að fjármálaráðherra megi einfaldlega ráða því hvort hann skipi stjórn þessa félags einn og sér eða hvort bankasýslan eigi jafnvel bara að skipa í stjórnina sem handhafi alls hlutafjár í þessu og á hluthafafundi þá fer ég að velta fyrir mér þegar kemur að störfum

og það er skipað í stjórn þess félags af hálfu bankasýslunnar hvar ráðherraábyrgðin sé þá í málinu ef stjórnendur eða stjórn bankasýslunnar skipar stjórn þessa félags

fyrirtæki það er ekkert loku fyrir það skotið og ef það kæmi upp í framhaldinu að stjórn þess félags eða stjórnendur þess félags hefðu að einhverju leyti farið á svig við lög og reglur var það þá fjármálaráðherrann sem skipaði fulltrúa sína í þá stjórn nei það voru fulltrúar bankasýslunnar ég velti því fyrir mér hvað verður þá um pólitíska ábyrgð á störfum þessa félags ef fjármálaráðherra kýs svo að gera líkt og meiri hluti nefndarinnar er að heimila hæstvirtur ráðherra að bankasýslan geti tilnefnt í stjórn þessa félags mér finnst þetta í raun og veru alveg þveröfugt við það sem við vorum að ræða hér í annarri umræðu um ábyrgð stjórnmálamanna og þá sérstaklega ráðherra og ég talaði fyrir því að auðvitað ætti ráðherrann að skipa í þessa stjórn en ekki einn það mætti koma til greina að viðskiptaráðherra skipaði einhverja seðlabankinn jafnvel aðilar vinnumarkaðarins bara að tilnefningin kæmi ekki frá einum einstökum ráðherra af hverju segi ég það ég segi það vegna þess að þó að hæstvirtur fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon sé vandaður maður að virðingu sinni ágætu félagi hér á vettvangi alþingis getur verið að annar stjórnmálamaður verði orðinn fjármálaráðherra eftir mánuð og hvaða völd er verið að gefa þeim hæstvirtur ráðherra jú hann getur skipað fimm manna stjórn og segjum sem svo að sá ráðherra sé úr samfylkingunni þá gæti hann skipað fimm einstaklinga úr flokksráði samfylkingarinnar í stjórn þessa félags minnir það ekki dálítið á liðna tíð auðvitað verða stjórnvöld að einhverja leyti alltaf að koma að skipan stjórna sem þessa

það megi ekki vera einfaldlega sé það ekki fyrir mér þegar við horfum upp á það að ríkið sé komið með níutíu prósent af fjármálastarfseminni í landinu ætlar að sölsa einhvern hluta af restinni þessum tíu prósent undir sig með því að ríkisvæða sparisjóðina velti ég því fyrir mér á hvaða vegferð við erum og þá sérstaklega á hvaða vegferð þessi ríkisstjórn er við horfum til hafta gjaldeyrishafta sem sett hafa verið á þau hafa verið hert og það eftir verið gefið í skyn að þau muni þurfa að herða enn frekar það var akkúrat í tengslum við heimskreppuna upp úr nítján hundruð þrjátíu sem við íslendingar settum á höft þá voru líka fjármálastofnanir í eigu hins opinbera að mestu leyti það tók fimmtíu ár fyrir íslenskt samfélag að losa sig út úr því haftasamfélagi hér horfum við upp á það að verið er að stofna bankasýslu ríkisins og verið er að stofna opinber hlutafélög til þess jafnvel að taka yfir rekstrarhæf félög á hvaða vegferð erum við í samfélaginu mér finnst eins og við séum komin marga áratugi aftur í tímann því miður og það geti tekið þó nokkurn tíma að koma okkur aftur til nútímans aftur til þess að fólk geti átt eðlileg gjaldeyrisviðskipti getur það verið svo að við endum líkt og hjá húsnæðimálastjórninni forðum að þar sátu fulltrúa stjórnmálaflokkanna þar í stjórn og fólk fékk afhent húsnæðislán á grundvelli flokksskírteinis gjaldeyrishöft fyrir nokkrum mánuðum síðan hljómaði

til hins verra að mér finnst í þessu samfélagi er mjög hröð og ég velti því fyrir mér með síaukinni ríkisvæðingu í samfélaginu að við getum horft upp á hluti sem við horfðum því miður upp á nokkrum áratugum og allir hafa viljað hverfa frá þess vegna sit ég eftir með þá spurningu hvers vegna í ósköpunum stjórnarliðar vilja að einungis einn ráðherra hafi alræðisvald yfir það hverjir sitji í stjórn þessa félags og hvers vegna menn hafi ákveðið að opna á þann möguleika fyrir hæstvirtan ráðherra að fela bankasýslu ríkisins sem hann skipar líka stjórnina í einhliða að láta bankasýsluna um að skipa stjórn þessa félags ég spyr enn og aftur hvar er þá ráðherraábyrgðin hver mun þá bera ábyrgð ef eitthvað fer úrskeiðis í stjórnun opinbers hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja það er kominn milliliður að eru komnir aðilar þarna á milli þannig að ráðherrann er í raun og veru kominn frá þessu vel að merkja

í stjórn bankasýslunnar að hún mun skipa þessa stjórn ef við setjum hlutina upp á versta veg og segjum sem svo að valinkunnir flokksgæðingar verði í stjórn bankasýslu ríkisins og bankasýslunni verði falið að skipa stjórn þessa félags sem við ræðum hér er þá ekki einhver hætta á því að þeir aðilar skipi sína skoðanabræður og samstarfsfélaga í stjórn þessa félags nú er ég ekkert endilega að tala út frá þeirri ríkisstjórn sem hér er ég bið menn að hafa það í huga hvað gerist ef það kemur einhver annar fjármálaráðherra eftir tvo mánuði einhver önnur ríkisstjórn ég ætla hæstvirtur fjármálaráðherra ekki svo illan hlut að hann ætli sér að gera þetta en við getum ekki staðið að lagasetningu hér á alþingi sem byggir á trúnaðartrausti gagnvart einum stjórnmálamanna því að þeir koma og fara eins og frægt er orðið við hljótum líka að velta því fyrir okkur frú forseti hver eigendastefnan sé gagnvart þessu félagi eða bankasýslunni hún liggur ekki fyrir í raun og veru vitum við lítið um framtíðaráform stjórnarflokkanna þegar kemur að því hversu umfangsmikil þessi félög verða aðilar sem hafa komið með umsagnir um þessi mál hafa lýst því fyrir að þessi eigendastefna sé algjört lykilatriði í því þegar kemur að stofnun þessara félaga nú erum við hér í þriðju umræðu um stofnun þessa opinbera hlutafélags og eigendastefnan liggur ekkert fyrir er það svo að alþingi eigi einfaldlega að stimpla frumvörp sem þetta og síðan verði það fjármálaráðherrans og ríkisstjórnarinnar að móta eigendastefnuna um eitthvert heljarinnar batterí eftir að við höfum samþykkt þetta frumvarp hér hvers vegna bíðum við ekki með að klára afgreiðslu á þessu máli hér þangað til eigendastefnan liggur fyrir ég held að ég þurfi ekki að minna okkur háttvirta þingmenn á það að fjárlagavaldið liggur hjá alþingi og við eigum að reyna að hafa kontról á því hvernig fjármálum ríkisins er háttað en með því að samþykkja þetta frumvarp hér án þess að hafa fyrir framan okkur neina eigendastefnu er algjörlega óljóst hvert stjórnarflokkarnir ætla að stefna með þetta batterí þegar menn tala um það og ég er alveg viss um að menn hafa ágæta hugsun í því að þetta félag eigi einungis í undantekningartilvikum að taka yfir rekstrarhæf félög vil ég minna á það að við lifum á mjög sérstökum tímum það er hægt að kalla eitt undantekningartíma við lifum eina sögulegustu tíma í sögu lýðveldisins þegar kemur að fjármálum ríkisins og almennt og stöðu atvinnulífisins þannig að það getur nú verið að margar ákvarðanir þurfi að taka sem menn geti rökstutt í ljósi þess að hér sé um undantekningartilvik að ræða að algjört hrun hafi orðið hér og þar og því þurfi menn að grípa til þess að þetta félag taki yfir viðkomandi fyrirtæki allt byggist þetta á því frú forseti hverjir stýra þessu félagi og við komum alltaf aftur og aftur að sömu spurningunni er það eðlilegt að einungis einn aðili úr einum ranni frá hæstvirtum fjármálaráðherra að hæstvirtur fjármálaráðherra skipi einn stjórn þá bankasýslunnar eða þessa félags með þegar breytingartillögu eru þessi mál og þessi frumvörp sem við ræðum hér og trúlega síðar í köld eða á morgun þá tengjast þau óhjákvæmilega og við hljótum að velta því fyrir okkur með þessari breytingartillögu hvað verði um ráðherraábyrgðin ef eitthvað fer úrskeiðis hjá þessu félagi það er ef bankasýslan á að skipa stjórn þessa félags ég held líka að það sé mikilvægt að á þessu sumarþingi en því miður sést ekkert til lands í því að við komum á fót einhverjum reglum sem fjalla um sölu á eignarhlutum ríkisins það er að þær reglur verði lögfestar hér á vettvangi þingsins en ekki eins og verið hefur í gegnum árin einungis settar með reglugerð af einum ráðherra ríkisendurskoðun hefur bent ríkisendurskoðun hefur bent á það að það sé nauðsynlegt að alþingi fjalli um slíkar reglur fari í gegnum umræður um það á vettvangi nefnda þingsins og á endanum staðfesti alþingi þessar reglur því að það verður gríðarlegt verkefni að koma eigum ríkisins aftur í eigu einkaaðila því að ríkið á orðið svo gríðarlega mikið í íslensku samfélagi í dag og það er mikilvægt við þá meðferð séu reglurnar gegnsæjar og að eftir þeim verði farið þess vegna er mikilvæga að fulltrúar allra stjórnmálaflokka stjórn og stjórnarandstaða komi að því að setja slíkar reglur hér á vettvangi þingsins þar sem ríkisstjórnin í orði kveðnu segist ætla að reyna að koma eignum ríkisins sem fyrst í verð hefði ég haldið að það ætti að vera eitt af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar hér á þessu sumarþingi að leggja fram frumvarp um slíkar reglur þannig að við hér á vettvangi þingsins hefðum getað fjallað um það hér í sumar og afgreitt það þannig að ráðherrar byggju við eitthvert umhverfi reglur sem alþingi hefði sett í því vandasama hlutverki sem það er að einkavæða eignir ríkisins að nýju að minnsta kosti að einhverjum hluta ekki viljum við jú sjá það þannig í framtíðinni að ríkið verði eignaraðili fjármálafyrirtækja sem eru með níutíu til níutíu og fimm prósenta markaðshlutdeild ég held að það séu mjög fáir í þessum sal sem sjá það fyrir sér en þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða og hefðum þurft að vera byrjuð að skoða hér á vettvangi þingsins ég vil minna á það frú forseti að það skiptir máli í þessari endurreisn að við höfum víðtækt samráð og ég verð að segja það um leið og ég hæli formanni nefndarinnar háttvirtum þingmanni helga hjörvar fyrir það hvernig hann að mörgu leyti hefur haldið á málinu þó að okkur greini á hér í lokaafgreiðslunni tel ég að háttvirtur þingmaður hafi nú reynt sitt besta til þess að ná fram einhverri málamiðlun þannig að við getum öll verið sammála um þessi mál en mér finnst miður eins og ég hef áður sagt að við skyldum ekki ná saman um það hvernig við skipum í stjórn þessa félags því að það er lykilpunkturinn á því hvernig verður haldið á þessu máli það er þess vegna sem ég mun ekki greiða þessu frumvarpi atkvæði mitt eins og ég minntist á hér áðan og það væri ágætt að fá svör við því varðandi þetta félag og hvernig það verður sjá háttvirtir þingmenn meiri hlutans það fyrir sér að meiri hluti stjórnenda eða í stjórn þessa félags verði erlendir kannski allir eða hafa menn þá framtíðarsýn fyrir hönd íslensks samfélags að íslendingar komi líka eitthvað að endurreisn íslensks samfélags við höfum heyrt það utan að okkur að erlendir aðilar eigi að vera mjög ráðandi í þessu nú veit ég ekki hvort sá orðrómur er réttur en mér finnst mikilvægt að við fáum það á hreint hér í þessari umræðu hver hugmyndafræði stjórnarliða er í þessum efnum þar sem ég tel að þeir eigi nú fleiri samtöl við hæstvirta ráðherra en við sem erum í stjórnarandstöðu hér á alþingi íslendinga mér finnst nefnilega skipta máli upp á sjálfsmynd okkar þó að við þiggjum að sjálfsögðu góð ráð frá erlendum ráðgjöfum að íslendingar komi að einhverju leyti að þessari endurreisn vegna þess að það býr gríðarlegur mannauður hér á landi og mikil þekking þrátt fyrir allt á fjármálum þrátt fyrir allt það sem á undan hefur gengið megum við ekki afskrifa okkur sem þjóð og tala okkur niður með þeim hætti vegna þess að ég tel að það sé mikill mannauður hér í þessu landi

frú forseti þetta mál er orðið margra mánaða gamalt

en ég skil óþreyju

þá vil ég líka minna á það að það var mjög takmarkaður áhugi fyrir því á sínum tíma af þáverandi ríkisstjórn að taka mikið tillit til sjónarmiða aðila vinnumarkaðarins alþýðusambandsins og samtaka atvinnulífisins og mér fannst vanta meiri tilraunir til þess að ljúka málinu á því vorþingi það var einfaldlega þannig að hæstvirtur fjármálaráðherra hafði komið fram og sagt þetta mál verður að afgreiða á honum mátti skilja að þetta mál hefði átt að afgreiða eins og hann hafði lagt það fram nú eru þessir sömu ráðherrar komnir í þá skemmtilegu aðstöðu að vera með einir hluta hér á þingi en ég vil þó minna á það og ég held að það sé ákveðin undantekning í störfum hér á alþingi að þetta mál hefur tekið samt þó nokkrum breytingum til batnaðar þó að hæstvirtur fjármálaráðherra hafi lagt málið fram og hafi meiri hluta hér á þingi og ég vil þakka háttvirtum þingmönnum í efnahags og skattanefnd fyrir ágætt samstarf í þessu máli eins og ég minntist á hér áðan er þetta mál orðið nokkurra mánaða gamalt eins og svo mörg önnur mál hjá hæstvirtri ríkisstjórn ég þreytist ekkert á að minna á það að við framsóknarmenn lögðum fram í febrúar efnahagsáætlun í átján liðum sem ekkert var hlustað á og engu af þeim áætlunum þar þó að það hafi verið vel í þær tekið fyrst hefur verið komið í framkvæmd það eru margir mánuðir það eru margir margir mánuðir síðan það átti að endurskipuleggja bankana því hefur verið frestað skipti eftir skipti og ég man ekki betur en ríkisstjórnin hafi gefið það út að stýrivextir hér á landi ættu að vera orðnir stjarnfræðilega lágir undir áramótin en þeir eru tólf prósent einir þeir hæstu í vestrænum löndum sem bitnar verulega á skuldugum heimilum og skuldugum fyrirtækjum og sú staðreynd sem háttvirtur þingmaður þór saari benti á á fundi efnahags og skattanefndar um daginn þegar við ræddum umdeilt mál sem icesave málið er þá er það svo að á fyrstu mánuðum þessa árs hafa tíu fjölskyldur flutt úr landi á hverjum einasta virkum degi þetta er sama fólkið og kallar á aðgerðir ríkisstjórnarinnar en því miður í máli eftir má frestast það eru alltaf frestir þegar ég tala um tólf prósent stýrivexti hefur það komið fram hjá helstu sérfræðingum þjóðarinnar í þeim efnum að þeir hafi ekki verið lækkaðir vegna þess að efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar var lengi vel framan af mörgum óljós það vantaði stefnu í ríkisfjármálin og það var þess vegna meðal annars sem stýrivextir hafa ekki lækkað eins mikið og raun ber vitni síðan hafa stjórnarliðar og ríkisstjórnin hér á þingi verið dugleg í að hækka vísitölu neysluverðs með því að hækka neysluskatta sem í ofanálag á þessa gríðarlega háu stýrivexti hefur leitt til þess að lán heimilanna hafa hækkað um þrettán til fjórtán milljarða króna það hljómar ankannalega hjá okkur þingmönnum sem höfum talað fyrir leiðréttingu skulda

að standa svo hér og horfa upp á ríkisstjórnarmeirihlutann í máli eftir mál hækka skuldir íslenskra heimila og fyrirtækja með alveg mögnuðum aðgerðum að ég vil segja

mörgum stjórnarliðum hér ýta bara á græna takkann samþykkt skipti eftir skipti allir sammála því að hækka verð á bensíni allir sammála því að hækka hitt og hækka þetta það er aldeilis agi á stjórnarliðum og ég efast ekkert um að þeir hafi engar efasemdir um það að þetta ákvæði með stjórnina í þessu sé nokkuð yfir vafa hafið jafnvel þó að aðrir stjórnmálaflokkar mundu komast komast að ríkisstjórnarborðinu eftir nokkrar vikur ætli málflutningur háttvirtra þingmanna væri þá ekki öðruvísi maður hlýtur að spyrja sig að því annars vil ég segja það að lokum frú forseti að við höfum talað hér fyrir samstöðu og samvinnu á vettvangi alþingis þingmenn stjórnarandstöðunnar og þá á ég við alla þingmenn stjórnarandstöðunnar hvort sem þeir koma úr framsóknarflokki borgarahreyfingu eða sjálfstæðisflokki við höfum lagt fram tillögur hér í efnahagsmálum sem því miður ríkisstjórnin hefur ekki tekið vel í við höfum lagt fram hér hugmyndir sem því miður ríkisstjórnin hefur ekki tekið vel í ég verð að segja það að ég varð hissa hérna áðan þegar ég sá hæstvirtur forsætisráðherra allt í einu í salnum vegna þess að hæstvirtur forsætisráðherra hefur eiginlega verið týndur hér í þingsölum undanfarna daga og vikur og alltaf sést minna og minna af hæstvirtum ráðherra ég velti því fyrir mér hvort það sé einfaldlega svo að þessir tveir flokkar ráði við stöðu mála eins og hún er í dag ég skynja ekki sama eldmóðinn hjá hæstvirtum ráðherrum steingrími j sigfússyni og jóhönnu sigurðardóttur og ég varð var við hér fyrir einu ári síðan mér finnst eins og þetta fólk sé orðið mjög þreytt og í raun og veru er uppistaða af ræðuhöldum þeirra upphafið og endirinn vanalega um það hvað þetta sé hrikalega erfitt verkefni sem þau eru að glíma við þess vegna er það hálfbroslegt þegar við komum hér í stjórnarandstöðunni í fullri einlægni og leggjum fram tillögu í mörgum liðum um hin ýmsustu mál að ekkert er hlustað þetta eru reyndar ráðherra sem telja sig vita meira en stjórnarandstaðan greinilega en ég vil nú halda því fram að innan stjórnarandstöðunnar sé fullt af hæfileikaríkir einstaklingum sem hafa margt gott til málanna að leggja þess vegna vil ég þakka háttvirtum þingmanni helga hjörvar og þá þingmönnum stjórnarmeirihlutans á vettvangi efnahags og skattanefndar fyrir gott samstarf í þessu máli þó að okkur skilji að hér á lokaspretti umfjöllunar um þetta mál en það veldur mér líka vonbrigðum

að svo virkum þátttakanda í íslensku viðskiptalífi vegna þess að það er óumdeilt hvar í flokki sem við stöndum að stjórnmálaflokkar og atvinnulíf voru áratugum saman nátengd við höfum mörg hver að minnsta kosti sem höfum ekki setið hér á þingi í áratugi viljað hverfa frá því og þess vegna finnst mér varhugavert að fulltrúar eins manns eins stjórnmálamanns verði skipaðir í stjórn sem þessa án þess að nokkur utanaðkomandi aðili fái að koma þar nálægt ég hefði haldið fyrir trúverðugleika ríkisstjórnarinnar og fyrir trúverðugleika hæstvirtur fjármálaráðherra væri það best að hafa einhverja sem gætu sagt sitt álit á skipan í stjórn þessa mikilvæga félags ég ætla ekki að hafa þetta lengra að þessu sinni það getur vel verið að ég biðji aftur um orðið vegna þess að þetta mál er svo stórt og miklu stærra en það lítur út fyrir að vera vegna þess að það er ekkert loku fyrir það skotið að menn geti túlkað þá varnagla sem við þó setjum í þetta frumvarp mjög vítt og það verður að ganga varlega núna ef svo má segja um gleðinnar dyr þegar kemur að endurskipulagningu íslensks samfélags ég hef varað við því að við fengjum stjórnmálin og viðskiptalífið um of mikið saman við þurfum að forðast það þó að að sjálfsögðu þurfi stjórnmálamenn að koma að tilnefningum í þessa stjórn tel ég það ekki eiga að vera á færi eins manns að tilnefna í slíka stjórn rétt eins og með bankasýsluna sem mér sýnist nú verða miklu umfangsmeira batterí en við ræðum hér og þetta er nú þó nokkuð sem við ræðum hér ég á von á því að við eigum eftir að ræða þessi mál vel en ég hefði gjarnan viljað að frestuðum afgreiðslu á þessu máli þangað til einhver raunveruleg